Jednak będąc w Europie wrażliwi na aspekty ekologiczne, powinniśmy być twardzi i zasadniczo żądać od Kanady spełnienia naszych rygorystycznych standardów. Bardzo się cieszę, że pani komisarz wspomniała o tym w swoim wystąpieniu. Nie powinniśmy jednak koncentrować się tylko na zrównoważonym rozwoju, powinniśmy również poruszać tematy wydobycia środków zagrażających życiu i zdrowiu, takich jak azbest, którego używanie i wydobycie jest w Europie zakazane. Dodatkowo należy zauważyć różnicę w regulacjach dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych. To jest temat szczególnie drażliwy w moim kraju, ale oczywiście cały rozdział dotyczący rolnictwa jest ważny dla obu stron. Dalej należałoby wspomnieć o zobowiązaniach dotyczących redukcji emisji CO

Tutaj też powinniśmy twardo nalegać na przestrzeganie naszych zakazów.